Tisztelt Képviselő Asszony, szeretnék Önnel egy picit vitatkozni, ugyanis mindennemű tanulmány és gazdasági kimutatás szerint nem a gazdag országok engedhetik meg maguknak a magas szintű szociális ellátásokat, hanem pont azért lettek egyes országok gazdagok, mert magas fokú szociális ellátásokat biztosítottak.